ég held að óhætt sé að segja að það setji nokkurn ugg að mönnum og af fullri ástæðu séu margir sem beri nokkurn kvíðboga fyrir því sem framundan er og hafi áhyggjur af því að þetta geti orðið erfiður vetur ég held þó að það sé fyllilega rétt hjá hæstvirtum utanríkisráðherra að það sé rangt að kalla það sem við nú lifum við á íslandi í dag í allri okkar velsæld kreppu því að sannarlega er það ekki kreppa sem við upplifum hér á hverjum degi en ýmsir upplifa sannarlega erfiðleika og það er ekki ástæða til að gera lítið úr því sem nokkrum hætti hins vegar held ég að það sem setji ugg að mönnum mætti helst kalla það

við höfum á undanförnum árum farið mikinn og við sættum lagi á mörkuðum heimsins til að sækja gríðarlegt lánsfé margfalt meira en við höfðum nokkru sinni áður gert á lágum vöxtum sem þá voru í boði og notuðum það fé til að fjárfesta í atvinnurekstri og þegar hvoru tveggja gerist í senn að afrakstur af atvinnurekstri almennt í heiminum er verri en hann áður var og hitt að vextir á lánsfé eru umtalsvert hærri en þá var og á stundum jafnvel erfitt um vik að verða sér úti um fjármagnið þá er auðvitað full ástæða til þess fyrir okkur að hafa nokkrar áhyggjur það var þess vegna gríðarlega mikilvægt að sjá á fyrsta degi þessa haustþings formenn stjórnarflokkanna koma fram og gera grein fyrir þeim aðgerðum sem gripið hefur verið til

það sé ótvírætt að í þeim ræðum hafi lang langmikuilvægast verið sú greinargerð sem hæstvirtur forsætisráðherra hafði um eflingu gjaldeyrisvarasjóðsins vegna þess að þeir áfangar sem þar hafa náðst síðan á vordögum eru okkur gríðarlega mikilvægir það er rétt að hér sváfu menn á verðinum þegar við ákváðum að setja í gjaldeyrisvarasjóðinn og kannski kom mönnum á óvart í vetur hversu erfiðlega gekk að sækja lánsfé á alþjóðamörkuðum en sú aðferð sem nú hefur verið notuð að auka við í sjóðinn og styrkja hann í áföngum skref fyrir skref frá því í vor virðist hafa gefið býsna góða raun og fimm hundruð þúsund milljónir króna gjaldeyrisvarasjóður verður að teljast töluverður árangur og það er ekkert sem er eins mikilvægt nú og einmitt hinn fjármálalegi stöðugleiki vegna þess að það sem við verðum að tryggja umfram allt ekki síst núna á samdráttartímum er að hér sé í landinu súrefni fyrir atvinnulífið það sé fjármagn í umferð fyrir atvinnulífið fyrir sinn rekstur og fyrir sínar fjárfestingar og það er þess vegna höfuðverkefni okkar og það er líka gott og mikilvægt hvaða árangri það hefur skilað að breyta reglum hjá seðlabankanum og það náðist líka nokkur áfangi í sumar þó kannski hefði hann mátt vera meiri í því að koma í veg fyrir algera stöðnun á fasteignamarkaði með aðgerðum í íbúðalánasjóði og ég held að hér hljótum við að taka til alvarlegrar skoðunar að afnema stimpilgjöldin með öllu til að reyna enn að koma hreyfingu á á þeim markaði ég vil líka þakka stjórnarandstöðunni fyrir hennar innlegg í umræðuna í dag þau hafa mörg verið málefnaleg og efnislega góð en verð þó að segja að jafnmikil ástæða og er til þess að ræða efnahagsmál í dag þá hefur sjaldan verið jafnlítil ástæða til að leggja eyrun við málflutningi framsóknarflokksins í þeim efnum upphrópanir flokksins í umræðunni og þá ekki síst formanns flokksins guðna ágústssonar á hringferð um landið síðustu vikur eru auðvitað með nokkrum ólíkindum þar fer forustumaður þess flokks sem ber höfuðábyrgðina á ofþenslu á tilteknu skeiði með því að kosningaloforð hans um að gera allt fyrir alla ollu ofhitnun og þegar menn eru í miðju kafi við að takast á við eftirleikinn eftirköstin af pólitík framsóknarflokksins og taka erfiðar ákvarðanir meðal annars í seðlabankanum samkvæmt samningi sem framsóknarflokkurinn sjálfur gerði við seðlabankann þá framsóknarflokkurinn úr liði og sakar þá sem eru að taka til eftir þá að vera vondu mennina og þær upphrópanir eru auðvitað allar í anda lýðskrums því það eru upphrópanir um vaxtalækkanir aukin útgjöld og lægri skatta sem allur almenningur veit auðvitað að er ekki hægt að efna öll í árinu og því síður á þrengingartímum eins og kunna að vera fram undan það er auðvitað vinsælt að hrópa upp um vaxtalækkanir og það er ekki örgrannt um að kannski hafi hér verið mótuð röng stefna

hávaxtastefnan sem meðal annars háttvirtur þingmaður illugi gunnarsson gerði lítið eitt af umfjöllunarefni það hefur gert henni sérlega erfitt fyrir hversu ólíkt menn hafa haft að í seðlabankanum annars vegar og í ríkisfjármálunum hins vegar og háttvirtur þingmaður illugi gunnarsson nefndi réttilega þenslu ríkisútgjalda á síðustu árum sem hefur verið alveg úr hófi fram og í algeru ósamræmi við þá stefnu sem seðlabankanum var lögð en þar er auðvitað líka hin hliðin á teningnum sem eru skattalækkanir á versta tíma fyrir framkvæmd peningastefnunnar það má líka spyrja hvort tími lítillar flotmyntar eins og íslensku krónunnar í hinu alþjóðlega opna hagkerfi sé einfaldlega liðinn það má spyrja hvort verðtrygging íslensku krónunnar varni því algerlega að hér geti verið öflug og sterk peningamálastefna að minnsta kosti hvað sem því líður hefur okkur ekki tekist það það gerir það að verkum að við stöndum núna í nærri fimmtán prósent verðbólgu og að fara um á þeim tímapunkti og hrópa um tafarlausar vaxtalækkanir og það eigi að breyta stefnu seðlabankans með löggjöf á alþingi er náttúrlega einfaldlega fyrir neðan allar hellur og það er ekki hægt að taka alvarlega stjórnmálaflokk sem heldur því fram á alþingi íslendinga í dag vextirnir eru ekki vandamálið í þeirri verðbólgu sem við erum nú að eiga við það er verðbólgan sjálf og henni verður að ná niður þó að við séum í

fluttust hingað til lands fjögur þúsund fimm hundruð erlendir ríkisborgarar umfram þá sem fluttust frá landinu hér hefur sem sagt verið að streyma inn erlent vinnuafl tvö hundruð nýir verkamenn í hverri viku frá áramótum og það er ekki hægt að kalla kreppu það er heldur ekki hægt að kalla samdrátt þetta eru nýjustu fáanlegar tölur langt fram eftir árinu vorum við enn að setja met í innflutningi á bifhjólum bifreiðum hallinn á viðskiptunum við útlönd eru enn til staðar og það er einfaldlega of snemmt að lækka vextina þó það kunni að hljóma til vinsælda halli eða hrópa um það einmitt nú því auðvitað er ekkert atvinnulíf sem til lengdar getur lifað við það vaxtastig sem við höfum í dag og auðvitað getur almenningur ekki búið við þetta vaxtastig sem er í dag en einmitt núna ríður á að standa í lappirnar og það er þess vegna sem menn í lýðræðislegum markaðssamfélögum hafa hneigst til þess að gera seðlabanka sjálfstæða við höfum gert það gerðum það árið tvö þúsund og eins og það er gert af ástæðu það er gert af þeirri ástæðu að það er niðurstaða þeirra færustu manna að það þurfi að forða almenningi frá framsóknarmönnum allra landa forða þeim frá því að það sé hlaupið til og lækkaðir vextirnir áður en menn hafa náð tökum á verðbólgunni það er óþægilegur sannleikur og það er kannski ekki til vinsælda fallið en það þarf að ná verðbólgunni niður áður en hægt er að lækka vextina en þá er líka mikilvægt að það gerist hratt og það séu allir aðilar sem stefni sameiginlega að því markmiði sem hæstvirtur forsætisráðherra hefur lýst fyrir efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar að ná þeim skilyrðum í íslensku efnahagslífi sem eru skilyrðin fyrir upptöku evrunnar það er þeim stöðugleika sem okkur hefur nú allt of lengi skort